We moeten een gecoördineerde Europese aanpak hebben om dit probleem aan te pakken. Zoals Jean Claude Juncker vanochtend terecht zei in zijn speech IS is een vijand van de waarden van Europa en IS is een vijand van alles waar Europa voor staat. In de Raad van 2013 werden vier prioriteiten aangenomen voor zo'n gecoördineerde aanpak preventie, informatie uitwisseling, strafrecht en samenwerking met derde landen.

Ten slotte wil ik graag mijn collega Frank Engel bijvallen we moeten ISIS bestrijden in Syrië en Irak, maar we moeten ook goed letten op de gronden waarop jongeren radicaliseren in onze eigen lidstaten en de manieren waarop organisaties de ruimte krijgen om reizen naar Syrië en Irak te faciliteren en te organiseren vanuit onze eigen Europese landen.